Obecnie ustanowiony jeszcze przez niego reżim podejmuje rozpaczliwe działania determinowane celem utrzymania ścisłej kontroli nad państwem. Odbywa się to niestety z użyciem siły przeciwko obywatelom. Jest wiele ofiar śmiertelnych. Wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec postępowania wenezuelskich władz. Apeluję o zaprzestanie stosowania przemocy wobec społeczeństwa oraz o rozpoczęcie dialogu politycznego. Wyrazem dobrej woli byłoby uwolnienie więźniów politycznych, w tym Leopoldo Lópeza.